Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche per me è la prima volta a parlare a nome del gruppo dei socialisti e dei democratici in questa Plenaria e quindi, prima di indirizzarmi al presidente van Rompuy e al presidente Barroso, voglio anch'io rivolgere un saluto caloroso a tutti voi ed in particolare ai colleghi presidenti degli altri gruppi politici. Con tutti voi spero di intrattenere un rapporto di positiva, leale e fruttuosa collaborazione. Voglio rinnovare i nostri auguri sinceri e calorosi al Presidente Schulz. Con il Presidente Schulz lavoreremo mano nella mano per promuovere e fortificare il progetto europeo, accrescere la fiducia e la partecipazione dei cittadini, rafforzare il ruolo e il prestigio di questa Istituzione. Il dato più significativo, direi storico, di questo Consiglio europeo, presidente van Rompuy,

Questo risultato è innanzitutto una vittoria della democrazia, frutto di una battaglia del Parlamento europeo. A riguardo voglio sottolineare con orgoglio il ruolo cruciale svolto dai socialisti e democratici, ruolo che ha dato impulso a questo processo. Diamo però merito al Consiglio di aver saputo superare le comprensibili difficoltà che comporta ogni passo avanti del processo democratico diamo atto di non aver ceduto alla tentazione di un riflusso che avrebbe impedito all'Europa di raggiungere oggi questo storico risultato. Signor Presidente, questo però è solo il calcio di avvio della partita. La partita è tutta da giocare e può riservare delle sorprese. Ora tocca a Juncker convincerci con le sue proposte, il suo programma e il talento della sua squadra che sceglierà per realizzare questo programma. Il riconoscimento da parte del Consiglio della necessità di rendere più flessibile il patto di stabilità e di crescita è una boccata di ossigeno che sarebbe dovuta arrivare prima. Chiediamo ora che siano declinate con chiarezza e utilizzate appieno tutte le possibilità offerte da questa flessibilità. Il mio gruppo non firmerà assegni in bianco. Chiediamo risposte concrete su proposte concrete, chiediamo un'azione decisa, che permetta un rilancio dell'occupazione, un piano per la crescita, gli investimenti pubblici e privati indirizzati su grandi reti infrastrutturali ed energetiche. Penso anche ai Project Bond ad un uso migliore del bilancio europeo e al suo maggior finanziamento. Chiediamo azioni in grado di salvaguardare e migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini, un rafforzamento delle misure di solidarietà che permetta di invertire l'allarmante crescita della povertà e delle diseguaglianze sociali. Penso ai salari minimi garantiti a livello europeo, penso all'eguale trattamento per i lavoratori transfrontalieri. Chiediamo che l'apertura del Consiglio sul rafforzamento dei canali legali di ingresso dei migranti prenda forma concreta. Chiediamo che la solidarietà tra gli Stati membri divenga il fondamento di una nuova politica di immigrazione e asilo, nella quale vi sia un'equa ripartizione delle responsabilità. Chiediamo che l'asilo sia garantito, in sicurezza, a coloro che ne hanno diritto, utilizzando tutti gli strumenti a disposizione, compreso l'esame delle richieste dei paesi terzi o l'utilizzo dei visti umanitari. L'Unione europea deve raccogliere questa sfida e tornare a pensare al Mediterraneo, a questo grande mare spesso insanguinato, ma che è la nostra frontiera comune europea, luogo per un'intensa cooperazione a sostegno della democrazia, dei diritti fondamentali, della sicurezza, della mobilità umana sostenibile, dello sviluppo economico e sociale. Ultimo, ma non per importanza, l'accordo con l'Ucraina, la Georgia, la Moldova, che rappresenta un passo avanti cruciale. Il nostro impegno per costruire e garantire pace e stabilità duratura nell'area ci impone di considerare in un'ottica strategica il nostro programma di partenariato orientale e le nostre relazioni con la Russia. È in questa direzione che dobbiamo camminare. Noi socialisti e democratici faremo senz'altro la nostra parte. Auguri a tutti voi.